Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Wir werden mehr tun müssen auch aus diesem Parlament heraus für Bildung und Information, insbesondere an unseren Schulen. Was aber die Entbürokratisierung betrifft, haben wir genau das Gegenteil erreicht.